herra forseti í heimi hratt breytandi forsendna þar sem aðstæður eru að breytast frá mínútu til mínútu gera menn óhjákvæmilega mistök vegna þess að þeir taka ákvörðun á grundvelli einhverra forsendan sem eru í gildi núna

ég vil bara minna á að þýski seðlabankinn er nýbúinn að hlaupa undir bagga með stórum þýskum banka með sex milljröðum evra vegna þess að hann lenti í áföllum úti á íslandi einn milljarður evra hefði dugað á sínum tíma til þess að bjarga öllum íslensku bönkunum fyrir horn þetta eru afdrifarík mistök sem menn sáu ekki fyrir það er þjóðverjar þeir vildu ekki hjálpa okkur á sínum tíma og enginn vildi hjálpa af því að menn sáu ekki fyrir hvað mundi gerast og hvaða afleiðingar þetta hefði bæði í bretlandi og hollandi og úti um allt það hefði margborgað sig að aðstoða þetta eru mistökin sem ég er að tala um þau eru ekki endilega viljandi og alls ekki heldur taka menn ákveðnar ákvarðanir á grundvelli þeirra forsendna og þeirra aðstæðna sem þá eru í gildi og svo allt í einu eins og hendi sé veifað eru forsendurnar ekki lengur fyrir hendi þetta eru erfiðleikarnir og þetta er það sem sjómenn

svo maður tali sjómannamál

neinn kvótaáhugamaður hafi flutt slíka tillögu